Slovy českého filmu, již trochu klasického Rozmohl se nám tu tak trochu určitý nešvar. Ten nešvar je skutečně podvodné jednání přetáčení tachometru, uvádění spotřebitelů, zákazníků, kupujících v omyl. Jsem velmi rád, že se Evropský parlament shodl poměrně široce na potřebě nové legislativy, a je třeba tlačit další evropské instituce, především Evropskou komisi, aby se také rozhýbala v této věci. Je důležité chránit naše spotřebitele, my poslanci jsme na to připraveni a teď je důležité, aby ta jednotná evropská akce byla skutečně zaštítěna těmi dobrými příklady ze zahraničí, jako je slovenský model, belgický model. Já se chci rozhodně postavit proti tomuto podvodnému jednání ze strany podvodníků a myslím si, že máme na to provést jednoduchou, administrativně nesložitou akci po celé Evropě.